Si on fait dans la nuance, vous me trouverez du côté de ceux qui ont le don de la nuance.

L'architecture, l'économie générales du traité, des traités ne prévoient jamais que la Commission ait vocation de gouverner. La Commission propose. Je voudrais qu'elle même et que tous les autres respectent mieux et intégralement le monopole de l'initiative et la force de proposition que peut revêtir la Commission.

Revenons à la méthode communautaire la Commission propose, le Conseil dispose en codécision avec le Parlement là où les traités le prévoient, vous le savez comme moi.

Mais dans l'état actuel du traité, on ne peut pas faire ce que vous dites.

Donc, je suis d'accord pour discuter du renforcement de la Commission. Je suis le premier partisan d'une Commission la plus forte possible. Mais ne pensez pas, ne vous imaginez pas que les gouvernements, eux, disparaîtront totalement du champ décisionnel de l'Eurozone ou de l'Union européenne. Regardez les débats de ratification, y compris dans un de vos deux pays jeudi prochain, au Bundestag les gouvernements sont responsables devant leur parlement. Vous ne pouvez pas détruire cet échafaudage qui existe. Je plaide pour que nous retournions à la méthode communautaire qui a donné de bons résultats, que nous acceptions, pour un moment, la méthode intergouvernementale, tout en ayant à l'esprit de devoir intégrer plus tard dans les traités ce